það er skýrslu um heilbrigðisstofnun austurlands eftirfylgni frá tvö þúsund og níu skýrslu um sjálfseignarstofnanir og sjóði sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá fyrir rekstrarárið tvö þúsund og tíu skýrslu um fyrirgreiðslu ríkisins við fjármálafyrirtæki og stofnanir í kjölfar bankahrunsins skýrslu um íslensk muna og minjasöfn eftirfylgni frá tvö þúsund og níu skýrslu um landhelgisgæslu íslands verkefni erlendis og skýrslu um rekstur og fjárhagsstöðu ábyrgðasjóðs launa